Én is üdvözlöm a Bizottság irányelvtervezetét és a jelentést. A gyermekeket, fiatalokat érő szexuális zaklatás, szexuális bántalmazás az új technológiák révén egyre növekvő méreteket ölt. Az online elérhető gyermekpornó tartalmakat ha rövid életűek is nagyon sokan látogatják. Az általános iskolásoknak is egyre nagyobb hányadát érik el interneten, mobiltelefonon keresztül, vagy akár közvetlenül. Az Állampolgári Jogi Bizottság 2011 februárjában követelte a gyermekpornográfiát tartalmazó online anyagok eltávolítását az internetről, és szükségesnek látta, hogy konkrét lépések történjenek a fiatal áldozatok védelmében, megsegítésében, támogatásában, és olyan oktatási programok kidolgozása is megtörténjen, amelyek segítik őket akkor, hogyha áldozattá váltak. Ténylegesen el kell érnünk, hogy az áldozatok hozzáférjenek alapvető jogaik érvényesítéséhez, jogorvoslathoz, úgy, hogy ne legyenek kitéve az eljárásban való részvételből eredő későbbi traumának. Sokan, közel kétszázezren, orosz és kelet európai nők és gyermekek vannak olyan helyzetben, hogy prostitúcióra kényszerítik őket minden évben. A legsebezhetőbb csoportok tagjainak száma nem csökken, sőt a krízissel, a szegénység növekedésével az ő számuk is nő. Erre hívtam fel a figyelmet az European Women's Lobby szervezet honlapján is, és szeretném ebben a vitában is hangsúlyozni, hogy közös a felelősségünk a gyermekek védelmében.